rýna þau upp á nýtt þetta frumvarp sem hér um ræðir er undantekning að því leyti því að þar er tekið á tekið á þáttum sem hafa valdið nokkrum skaða í íslensku viðskiptalífi og það er einkum sú staðreynd að hér hefur

sem hefur verið með meira en þrjátíu og þrjú prósent yfirtökuskyldu en hún hefur verið hér fjörutíu prósent frá því tvö þúsund og fimm í athugasemdum við frumvarpið sem leggur til að lækkun yfirtökumarka verði úr fjörutíu prósent niður í þrjátíu og þrjú prósent kemur fram að það er verið að auka minnihlutavernd og draga úr samþjöppun á eignarhaldi en um leið

frumvarpið er samið í kjölfar niðurstöðu nefndar sem þáv hæstvirtur viðskiptaráðherra skipaði í nóvember tvö þúsund og sjö til þess að fara yfir yfirtökureglurnar og ástæðan var

við þær reglur sem þeim var ætlað að afsakið að yfirtökureglunum íslensku sem settar voru með lögum númer þrjátíu og eitt tvö þúsund og fimm var ætlað að innleiða tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins númer tvö þúsund og fjögur tuttugu og fimm um yfirtökutilboð en það var niðurstaða nefndarinnar að sú innleiðing hefði ekki að öllu tekist

sú tillaga byggðist á tillögu minni hluta nefndar viðskiptaráðherra það er að meiri hluti þeirrar nefndar sem hæstvirtur þáv viðskiptaráðherra skipaði lagðist gegn breytingu á yfirtökuskyldunni engu að síður lagði hæstvirtur þáv viðskiptaráðherra þetta fram enda eins og segir í greinargerð með frumvarpinu og í því nefndaráliti sem hér liggur fyrir að markmiðið er fyrst og fremst að auka minnihlutavernd og draga úr samþjöppun á eignarhaldi með frumvarpinu er lagt til að fjármálaeftirlitið geti í undantekningartilfellum tekið ákvörðun um að færa tilboðsskyldu yfir á þann aðila samstarfshóps sem ræður yfir mestu hlutafé lagt er til að ákvæði um yfirtökur verði alfarið í lögum um verðbréfaviðskipti en samkvæmt gildandi rétti er ráðherra heimilt að mæla fyrir um undanþágur frá yfirtökureglum í reglugerð með þessu frumvarpi hér er sem sagt gert ráð fyrir því að slíkar undanþáguheimildir ráðherra verði ekki lengur fyrir hendi þá er með frumvarpinu kveðið á um það með víðtækari hætti en nú er í lögum um verðbréfaviðskipti hverjir aðilar telji að vera í samstarfi en erfitt hefur reynst að fullnægja sönnunarkröfum gildandi laga við þekkjum það að eignarhald á íslenskum fyrirtækjum hefur verið heldur ógagnsætt og í annarri grein þess frumvarps sem hér liggur fyrir á þingskjali fimmtíu og þrjú er lagt til að við hundrað greinar laganna um verðbréfaviðskipti bætist skilgreining á því hvenær samstarf skuli vera talið fyrir hendi í félögum þannig að yfirtökuskylda myndist þar er með leyfi hæstvirts forseta segir í greinargerð að það skuli vera þegar um er að ræða bein eða óbein tengsl á milli aðila utan þess félags sem í hlut á hvort sem um er að ræða rík hagsmunatengsl eða persónuleg tengsl reist á skyldleika tengdum eða vináttu eða tengsl reist á fjárhagslegum hagsmunum eða samningum sem líkleg eru til að leiða til samstöðu aðila um að stýra málefnum félagsins í samráði hvor eða hver við annan þannig að þeir ráði yfir því ástæðan til að tillaga um slíka reglu er sett er sú að tengslaregla gildandi laga er ómarkviss og hefur í framkvæmd hentað illa alkunna er að eigna og hagsmunatengsl eru hér afar mikil í íslensku viðskiptalífi án þess að fullnægt sé kröfum gildandi reglna ég vildi vekja athygli á þessu hæstvirtur forseti því að hér er um nýmæli að ræða betri skilgreiningu á

þessi frumvarpsgrein verði hún að lögum geti orðið til þess að draga úr bæði krosseignatengslum og tryggja eins og frumvarpinu í heild er ætlað dreifðari eignaraðild í félögum hér á landi herra forseti í frumvarpinu er einnig lagt til að við sérstakar aðstæður geti aðili farið yfir yfirtökumörk án þess að verða tilboðsskyldur þetta á við þegar aðgerðir sem leiða til aukningar á hluta umfram þessi mörk sem

opinberlega ef aðili íhugar að gera yfirtökutilboð í félag þetta byggist á einni af meginreglu yfirtökutilskipunarinnar evrópsku sem mælir fyrir um að yfirtökutilboð eigi ekki að hindra rekstur félags lengur en sanngjarnt er

hyggist taka yfirtökutilboði jafnframt er lagt til að ef kostur er skuli flöggunar og innherjatilkynningar birtar í beinu framhaldi af birtingu upplýsinga um niðurstöður tilboðs herra forseti nefndin leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu og er breytingartillögurnar sem eru í sex liðum að finna á þingskjali sex hundruð níutíu þar er auk áréttingar og minni átt breytinga um að ræða þrjár efnisbreytingar og er sú veigamest að nefndin leggur til að þau mörk sem yfirtökuskylda miðast við verði þrjátíu prósent atkvæðisréttar í félagi telur nefndin að með þessari breytingu verði vernd minni hluta enn aukin og eignaraðild dreifðari og það verður að telja að þetta stuðli að minni hættu á hagsmunaárekstrum og auknu að í minnisblaði sem nefndin fékk hinn fjórði þessa mánaðar frá viðskiptaráðuneytinu kemur fram að noregur finnland og frakkland eru lönd sem eru með þrjátíu og þrjú prósent yfirtökuskyldu svipað sama og frumvarpið upphaflega gerði ráð fyrir en önnur lönd sem hér eru upp talin í minnisblaðinu sem eru svíþjóð þýskaland ítalía holland spánn bretland tékkland og

samhljóða álit nefndarmanna að nú skyldi stigið fullt skref í þessu máli og farið úr fjörutíu prósent yfirtökuskyldu niður í þrjátíu prósent er lögð til

þegar gerðar hafa verið breytingar á yfirtökumörkum eða tengslareglum hefur hingað til verið farin sú leið að setja ákvæði til bráðabirgða sem gera þeim sem hafa átt yfir nýjum yfirtökureglum eða falla undir nýjar tengslareglur kleift að halda eignarhluta sínum eða tengslum þrátt fyrir að þeir sem eiga yfir þrjátíu prósent atkvæðisréttar í félagi við gildistöku laganna hafi tíma fram til þrítugasta og fyrsta mars tvö þúsund og ellefu til þess að fullnægja tilboðsskyldu sinni eða að draga svo úr hlutafjáreign sinni að hún fari niður fyrir yfirtökumörk auki geti aðili við hlut sinn á tímabilinu gilda reglur laganna um tilboðsskyldu sami tímafrestur gildir hafi aðili farið með yfirráð í félagi á grundvelli samstarfs samkvæmt hundrað greinar laganna fjármálaeftirlitinu er heimilt að framlengja tímafresti fyrsta málsliðar þessa

herra forseti við þær aðstæður sem nú ríkja á íslenskum fjármálamarkaði er eðlilegt að veita verulega rúman tíma til þess að aðlaga sig þessu og þá mun gilda eins og kemur hér fram í nefndaráliti allt að þriggja ára aðlögunartími að lokum herra forseti leggur nefndin til viðbót við frumvarpið um heimild fjármálaeftirlitsins til gjaldtöku þegar tilboðsgjafi eða tilboðshafi óskar eftir því að stofnunin endurskoði tilboðsverð og kostnaður vegna þess fellur til hjá stofnuninni nefndin leggur sem sé til að þetta frumvarp verði samþykkt með framangreindum breytingum sem ég hef hér gert grein fyrir birgir ármannsson höskuldur þórhallsson og árni m mathiesen háttvirtir þingmenn voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálit háttvirtur viðskiptanefndar rita auk þeirrar sem hér stendur háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir birkir j jónsson og jón magnússon